Domnule președinte, salut adoptarea acestei rezoluții.

Uniunea Europeană nu ar mai avea aceeași semnificație pentru cetățenii europeni, dacă aceștia nu ar putea călători, nu ar putea munci, nu ar putea studia în oricare dintre statele membre. Să nu fim surprinși dacă ne vom afla în situația în care cetățenii își vor pierde încrederea în proiectul european, și asta din cauza unor discursuri motivate electoral, care alimentează retorica extremistă care, din păcate, câștigă teren în Europa. De aceea, trebuie să le spunem cetățenilor europeni adevărul și să vorbim despre beneficiile pentru economiile statelor gazdă, despre contribuția acestor lucrători la acoperirea deficitului de muncă de pe piața locală și contribuția lor la sistemele de asigurări sociale ale statelor gazdă. De asemenea, prea puțin se vorbește despre recrutarea de forță de muncă de înaltă calificare din state precum România, Polonia sau Bulgaria medici, asistenți, specialiști IT.

Deci nu putem fi de acord cu regulile și valorile Uniunii numai atunci când ele ne aduc beneficii.